Cred că este important să votăm această rezoluție, dar aș ruga colegii să voteze amendamentul 1 în care, în mod în special, acuzăm trupele străine din Afganistan, sub controlul, sub conducerea SUA, care nu au intervenit în cazurile de abuzuri asupra copiilor și vreau să atrag atenția că abuzuri asupra copiilor avem și în statele membre.

Sigur, s a sinucis după ce a fost descoperit, dar trebuie să fim atenți cu copiii noștri, viitorul, generațiile care vor fi în lume și în Europa.